Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister, spoštovana ministrica. Z razlogom neusklajevanja oziroma znižanega rednega usklajevanja pokojnin v času gospodarske in finančne krize med leti dva tisoč deset in dva tisoč šestnajst so bili upokojenci prikrajšani za kar osem cela štiri procenta. Ker z namenom odprave tega prikrajšanja je Desus v preteklem mandatu želel pomagati upokojencem tako, da smo predlagali zakonske rešitve postopnega dodatnega izrednega usklajevanja pokojnin, dokler tako imenovani primanjkljaj ne bi bil odpravljen. Naš predlog je bil, da se pokojnine v štirih letih, poleg rednega usklajevanja, dodatno uskladijo, tako da se v teh letih nadoknadijo manjkajoči odstotki. Upoštevajoč v Zakonu o izvrševanju proračunov dogovorjeno uskladitev za leto dva tisoč osemnajst, bi ostalo nerealiziranih še sedem cela dva procenta, kar bi se po našem takratnem predlogu izvedlo oziroma vrnilo do konca leta dva tisoč dvaindvajset. Seveda realizacija izrednega usklajevanja zaradi prikrajšanja ni bila pogojevana, kot je to predvideno sedaj, na podlagi koalicijske pogodbe. V letošnjem decembru bo sicer uskladitev pokojnin še izvedena. Tako bo stalo nerealiziranega deleža v uskladitvi še pet cela šest procenta. Glede na novo jesensko napoved UMAR-ja, ki za leto dva tisoč devetnajst predvideva zgolj še dvacelaosem- odstotno rast BDP-ja, prvotna napoved je bila tri cela štiri in temu je bil, prvi osnutek proračuna za prihodnji dve leti pa kaže, da glede na pogojevano rast BDP-ja na tri procente v koalicijski pogodbi izrednega usklajevanja pokojnin v letu dva tisoč dvajset ne bo. Razen če se ta pogoj zniža, kot smo predlagali v stranki Desus. Po mojem prepričanju je vračanje tega prikrajšanja vezano na gospodarsko rast nedopustno. Neprimerljivo je na primer z javnim sektorjem, saj to, kar so si izpogajali v javnem sektorju, nikakor ni bilo vezano na stopnjo gospodarske rasti. Tako menijo tudi upokojenci sami in upravičeno se počutijo kot drugorazredni državljani. Spomnil bi še, da kljub temu da je bila že v letu dva tisoč štirinajst beležena ugodna gospodarska rast, kar se je nadaljevalo tudi vseh naslednjih letih, smo dejansko pričeli z izrednim usklajevanjem nadomeščati izgube preteklih let šele v lanskem letu. Spoštovana ministrica in minister, sprašujem vaju, ali se nameravata zavzeti za starejšo populacijo, ki je v krizi znala potrpeti in nekako prenesti breme nižjih pokojnin, v upanju, da bo ob gospodarski rasti deležna vračila, tako da vračilo prikrajšanja ne bo več pogojevano z gospodarsko rastjo, kot je sicer predvideno v koalicijski pogodbi. Za odgovor se zahvaljujem.